Evropská unie se jistě může pochlubit tím, že pomáhá tam, kde je zapotřebí, ale není celá tato debata zcela irelevantní, když kromě jídla posíláme do některých zemí i naše bomby a zbraně? Není pokrytecké, když bez souhlasu OSN tyto země ničíme a není ostudné, když komplikujeme v těchto zemích i tak neskutečně komplexní a výbušnou situaci? Návrh usnesení zdůrazňuje, že reakce na globální problémy bude účinná pouze tehdy, pokud bude společná. Útok na Sýrii byl však veden pouze třemi státy, přičemž dvěma z EU, čímž se narušuje pověst EU jakožto možného mediátora a mírotvorce v celém regionu, který, jak je známo, na to nikdy nezapomíná.